Hvala lepa. Točno to je naše razmišljanje. Vsi projekti, ker kar nekaj jih je, ki jim po domače rečemo, projekti druge kariere, grejo točno v smeri tega, da športniki po končani karieri lahko začnejo s tako imenovano drugo kariero, torej, da so do takrat ali že izobraženi, ali imajo saj nastavke za to, da bi lahko se izobrazili po končani karieri, ko je nimajo več toliko aktivnih športnih obveznosti, zato da bi seveda lahko vsa ostala leta aktivnega življenja, ki jih je pa še veliko, pred njimi, delali in s svojimi izkušnjami, kajti imajo pa veliko izkušenj in imajo pa veliko zelo pozitivnih vrednot, ki so dobrodošle za to družbo, da bi lahko seveda prispevali k tej družbi. Načeloma jih nekako lahko razdelimo v dva tipa, ne. Tisti del, kar, tisti del ukrepov, ki jih izvajamo za časa kariere. To so ali prilagoditev, ali prilagoditev izobraževalnih pogojev, ali, ali dodatne možnosti za izobraževalne pogoje, ali tisto, kar vrhunske športnike zaposlujemo v javni upravi in tako naprej, da si tudi določene delovne izkušnje, pridobijo. In seveda na drugi strani tisti ukrepi, ki so po karieri, to pa bi, recimo, tudi ta premostitveni sklad, ampak vidimo, da ni zaživel, po karieri je seveda tudi možnost še izobraževanje in pa, in pa ena cela vrsta, in pa ena cela vrsta, drugih stvari. Ampak jaz mislim, da je še nekaj pomembno. Pomembno je tudi to, da vemo, da je treba zaradi dobrobiti, ki jo ima šport za družbo, jaz mislim na zadevo pogledati celostno in mogoče tudi v smislu večjih sistemskih ukrepov, kot je vprašanje, ne vem, pri vlaganju v šport, davčnih olajšav ali davčnih olajšav pri zaposlovanju športnikov, in tako naprej, v smislu aktivne politike zaposlovanja, da bi take sistemske ukrepe uvedli ali pa, ki bi imel, ki bi bili neki limitirani sistemski ukrepi, vse z namenom, da se iz aktivne kariere čim prej preide v aktivno delovno kariero in v tej delovni karieri, a ne, oziroma v tako imenovani drugi karieri potem so športniki ravno tako uspešni, kot so bili v svoji prvi, to je športni karieri. Hvala.